La Commission européenne a suivi de près les préparatifs de la conférence de Durban et la recherche d'une position commune de l'Union européenne sur la participation à cette conférence. Nous avons tenu compte, pour cela, de l'appel lancé par le Parlement par votre Parlement qui a engagé l'Union européenne à participer activement aux discussions relatives

Comme vous le savez, cinq États membres ont renoncé à participer à cette conférence. La Commission a décidé de confirmer sa participation en tant qu'observateur, car elle partageait l'avis de la majorité des États membres, selon lequel les lignes rouges de l'Union européenne ont été préservées dans le document de la conférence. Le document final adopté, fruit d'un compromis, n'est pas un texte idéal, mais ce document ne comporte aucun élément de diffamation de nature antisémite, de diffamation visant des pays ou régions spécifiques dans le monde, ni de diffamation des religions.

Il s'agit là d'une réponse aux tentatives déplorables de certains d'instrumentaliser la conférence à des fins antisémites, tentatives auxquelles la Commission européenne a vivement réagi. En tout état de cause, les événements survenus lors de la conférence d'examen ne diminuent aucunement l'engagement à long terme de la Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre les manifestations de racisme et de xénophobie de toute nature.

Je dois dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés que, personnellement, je vais suivre attentivement la mise en œuvre de la décision cadre Racisme et xénophobie par les États membres. Je m'engagerai personnellement dans cette surveillance des transpositions de cette décision cadre, et je tiens à souligner que notre agence des droits fondamentaux est aussi pour nous un moyen, désormais, d'observer

Il est vrai que nous pouvons souhaiter que la prochaine conférence des Nations unies sur le racisme ne soit plus entachée par des discours insupportables, qui sont de véritables incitations à la haine et au racisme.